Pues bien, si hubiera leído el último informe de la ONU, vería cómo se condena a España por esa reforma de la Ley Mordaza, con la cual están metiendo a los sindicalistas y a cualquier persona que vaya en contra del Gobierno en la cárcel...